Panie Przewodniczący! W przeciwieństwie do ostatnich mówców chciałbym wyrazić uznanie pod adresem Europejskiego Banku Centralnego.

To dzięki słynnym słowom Mario Draghiego, że zrobi żeby uratować euro, udało się osiągnąć coś, czego nie udało się osiągnąć szefom rządów i prezydentom państw członkowskich przez dwa lata. Co więcej, Mario Draghi osiągnął to nie wydając ani jednego euro.

Normalnie w takiej sytuacji spadek realnej stopy procentowej powinien doprowadzić do wyrównania się oszczędności i inwestycji na poziomie zapewniającym pełne zatrudnienie. Niestety mamy teraz stopy procentowe blisko zera i nadal oszczędności są większe od inwestycji. Ta sytuacja skłania niektórych ekonomistów do postawienia tezy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem sekularnej stagnacji w Europie. Chciałbym w związku z tym zapytać przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego czy zgadzają się z tezą, że grozi nam sekularna stagnacja, tzn. sytuacja, w której nie ma dodatniej stopy procentowej, która doprowadzi do zrównoważenia inwestycji i oszczędności? Jeśli tak, czy Europejski Bank Centralny wie, jak z tym zjawiskiem walczyć? Wreszcie na koniec pytanie trochę prowokacyjne czy Europejski Bank Centralny rozważa wariant